Dat nog veel te veel regeltjes, maar ook letterlijk fysieke grenzen een struikelblok vormen om te komen tot een efficiënte energiemarkt.